Señor Presidente, intervengo brevemente para dar cuenta de la contribución de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior al debate presupuestario del que tiene conocimiento esta Cámara.

En primer lugar, el relativo a Europol, porque en la comisión hemos restaurado el presupuesto de esta Agencia, dados los recortes propuestos por el Consejo, y además hemos propuesto un aumento de medio millón de euros para que pueda afrontar las responsabilidades aparejadas como consecuencia de la entrada en vigor del TFTP en su segunda versión

Y, finalmente, hemos restablecido también el presupuesto previsto para la Agencia Eurojust, cuyas funciones han sido ampliadas recientemente, dado que constituyen un instrumento esencial para el desarrollo de la cooperación judicial en Europa.